dögum og það er svo satt best að segja ekki hægt að bjóða upp á það að við þingmenn mætum að morgni dags og höfum ekki hugmynd um hvort við ljúkum störfum um sjöleytið tíuleytið tólfleytið eða þrjúleytið það er miklu eðlilegra að þetta þinghald fari fram í samkomulagi bæði milli stjórnarmeirihlutans og stjórnarandstöðunnar í þessu sambandi langar mig að minna á að vegna orða háttvirts þingflokksformanns björgvins g sigurðssonar að stjórnarandstaðan hefur boðið upp á að gera dagskrárbreytingar og taka þau mikilvægu mál á dagskrá sem sannarlega þurfa að fara fyrir þingið og vera kláruð löngu fyrir jól og því fyrr því betra og geyma umræðu um